Yo, en nombre del Grupo de los Socialistas y Demócratas hago mía, hago nuestra, su posición, su intervención, que ha sido completa y detallada y también consistente, en la condena y en el rechazo de lo que se ha vivido en Irán desde el mes de noviembre pasado. Solo, por tanto, añadir algunos elementos a lo que ha dicho el alto representante. En primer lugar, recordar que estas manifestaciones son seguramente las mayores que se han vivido en cuatro décadas del régimen actual de Irán.

Muchos de estos manifestantes ―se ha dicho también― han sido detenidos arbitrariamente, pueden hacer frente a condenas de pena de muerte y, además, se les deniegan derechos básicos, como informar a sus familiares sobre su paradero y estado de salud, así como la asistencia a una defensa legal efectiva. Del apagón digital ha hablado el propio alto representante. Yo creo que la Resolución que mañana vota este Parlamento es una iniciativa necesaria, que esperamos que apoye y contribuya a la labor que usted está realizando en esta materia. La voz de la Unión Europea y de este Parlamento debe hacerse escuchar. La reacción del Gobierno iraní ha sido extremadamente violenta y pudiera ser el inicio de un ciclo más opresivo en los próximos tiempos. No perdemos de vista que se trata de un Estado de enorme importancia e indispensable, con el que necesitamos tener una interlocución. No dudamos de que, con usted al frente, la política exterior de la Unión estará a la altura.